Pour ces gens qui se déplacent pour aller au travail ou pour en chercher, pour ces gens et ces jeunes surtout qui vont étudier, pour ces gens qui vont chez le dentiste ou chez le médecin, et pour ceux qui se rendent au cinéma ou au stade pour se divertir en gros, la mobilité, c'est notre quotidien à tous. Pourtant, beaucoup reste à faire pour que la mobilité profite à tout le monde, car elle est encore loin d'être choisie le plus souvent, elle est subie, à cause des embouteillages, à cause de la perte de temps, à cause de la pollution de l'air.

Les villes ont été construites pour la voiture rendons les villes aux habitants, parce qu'il y a une urgence climatique on est en plein dans la COP

À nous d'inverser la tendance si nous voulons que l'Union européenne atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés en termes d'émissions à l'horizon 2030. Il y a aussi une urgence sanitaire en 2015, respirer tue.

Faut il, lorsque l'on a des pics de pollution, que l'on séquestre les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées pour qu'ils gardent des poumons intacts?

La consommation d'énergie nécessaire pour nos transports nous rend trop dépendants des dictatures pétrolières, aujourd'hui sous le feu des projecteurs.

Alors, une autre mobilité est non seulement possible, mais elle est surtout indispensable. Si nous voulons revoir notre façon de nous déplacer, nous devons tenir compte des impacts sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques des transports. Nous devons tenir compte des générations actuelles et des générations futures. Pour y parvenir, l'Union européenne doit se doter d'objectifs ambitieux. En pleine COP 21, plaçons l'efficacité énergétique au cœur de nos politiques de mobilité urbaine. Cela passera, qu'on le veuille ou non, par la sortie du diesel, par la disparition de nos centres urbains des voitures à essence traditionnelles à l'horizon 2050. Cela passera aussi par le développement des transports propres tramway, téléphérique, vélo, autopartage, qui sont générateurs d'emplois. Cela passera par le report modal de la route vers le fluvial, de la route vers le ferroviaire, mais aussi par l'intermodalité à travers la conjugaison de la marche, du cyclisme et des transports en commun.

Mais n'oublions pas notre responsabilité. Il y a besoin d'une législation ambitieuse si l'on veut vraiment que cette Commission votre Commission, Madame la Commissaire soit vraiment celle de la dernière chance, comme le dit et le rappelle M.

Les Européens et les Européennes nous attendent au tournant et comptent sur nous pour avancer.